Ce sont de véritables changements de mentalité qu'il faut encourager dans les familles, chez les parents, chez les jeunes filles, elles mêmes, qui ont trop souvent peur de ces univers techniques et technologiques.